Selon la Cour des comptes européenne, la Commission ne réalise aucune estimation des fraudes non détectées. Moins de la moitié des affaires donnent lieu à des poursuites et la plupart des sommes ne sont pas recouvrées, une façon polie de pointer l'impuissance de l'OLAF et de la Commission. Il y a les fraudes illégales, qui doivent être combattues. Mais il existe un autre type de détournement, qui ne figure pas dans ces statistiques, mais qui pourrait le mériter. Je pense, par exemple, à l'utilisation récente du fonds Feader en faveur de l'installation de migrants dans les campagnes, ou encore aux délirantes aides à la pré adhésion de la Turquie. De tels scandales participent, eux aussi, à réduire la confiance des peuples suspicieux et on les comprend à l'égard des politiques européennes et de l'utilisation qui est faite de leur argent.